Genau dieses positive Engagement der Bevölkerung in den Regionen entlang der Donau hat zur Entstehung dieser äußerst aktiven Makroregion geführt. Bei der Konzipierung der Strategie für die Donauregion wurde der Bottom up Ansatz nun sehr erfolgreich angewandt, wie ich meine. Das Europäische Parlament war hierbei treibende Kraft. In der aktuellen Umsetzungsphase der Strategie ist es absolut wichtig, dass wir den großen Willen und Einsatz der Bevölkerung weiterhin unterstützen. Die Strategie für die Donauregion darf nicht in der Schublade verschwinden, sondern muss gemeinsam mit den Menschen vor Ort in konkreten Projekten umgesetzt werden, mit Leben erfüllt werden. Deshalb hat Ihr Statement heute, Herr Kommissar, eine so große Bedeutung. Das erklärte Ziel der Strategie ist es, Wohlstand und Beschäftigung entlang der Donau zu schaffen.

Vor allem die Bereiche Wirtschafts und Bildungskooperation sind für mich Schlüsselelemente. Von der Zusammenarbeit in wirtschaftlich technischen Projekten und bei Bildungs und Sozialmaßnahmen werden die beteiligten Akteure entlang der Donau profitieren. Mit diesem Ziel sollen die europaweite Angleichung des Studiensystems mit Bachelor und Master Abschlüssen sowie die duale Ausbildung im Donauraum vertieft werden. Hierfür steht mein Bundesland, Baden Württemberg, wie ich meine, ganz vorbildlich.

Herr Kommissar, das ist die Zukunft eines Teils der Europäischen Union!